Natürlich gibt es Schwachstellen, natürlich sind wir nicht zufrieden. Aber die Kollegen, die nicht mit in Paris waren oder auf anderen Konferenzen, sollen sich bitte vor Augen halten, dass es nicht so ganz einfach ist, 190 Länder unter einen Hut zu bringen. Ich habe da schon alle Betonwände dieser Welt umgelaufen. Deswegen sollte man vorsichtig sein mit höheren Forderungen, weil nämlich zwei Konferenzen gescheitert sind, weil wir verbindliche Rechtsvorschriften gefordert haben. Und sie sind gescheitert nicht zuletzt die in Kopenhagen. Ich glaube also, dass wir einen Schub bekommen werden in der europäischen Industrie. Die Industrie und die Manager, aber auch die Verbraucher haben längst verstanden, dass es in Richtung kohlenstoffarmer Politik geht. Und da ist doch wohl nur einer gefordert, nämlich unsere Mitgliedstaaten. Wir müssen jetzt zu Hause dafür sorgen. In meinem Bundesland, Nordrhein Westfalen in Deutschland, wird das ganz besonders hart, und trotzdem müssen wir das machen. Die Industrie wird uns dabei helfen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie längst verstanden hat, dass in einer kohlenstoffarmen Industrie eine große neue, moderne Wertschöpfung liegt. Etwa 50 Milliardäre in der ganzen Welt haben beschlossen, ihr Geld in diese Richtung zu investieren. Liebe Kollegen, Sie mögen ja eine Menge Ahnung von Geld haben, aber die haben noch mehr Ahnung von

Wir sollten sie unterstützen.